en matière de politique étrangère.

Voilà une question extrêmement intéressante qui n'a pas, à mon avis, été abordée par les brillants juristes qui composent notre commission des affaires constitutionnelles, notre commission juridique, ni par le Conseil, ni par la Commission.